par ce que vous avez demandé à la Commission. Je vous ai écouté très attentivement, Mesdames et Messieurs les députés, sur un sujet sur lequel je suis, pour beaucoup de raisons, engagé personnellement dans ma vie publique, qui est celui de la place des personnes handicapées, quel que soit le handicap ou la maladie.

Cashman tout à l'heure, que je trouve les discriminations actuelles insupportables.

Nous sommes engagés dans un dialogue avec nos partenaires internationaux et la Commission entend œuvrer, comme elle est yencouragée par le point de vue du Parlement européen, en faveur du progrès des droits des malvoyants. Avant de nous engager dans un traité contraignant, comme vous le souhaitez et auquel je suis ouvert et je vais vous dire les conditions pour cela nous devons, Mesdames et Messieurs, et je vous demande de le comprendre, identifier ce que doit être le contenu d'un texte qui soit réellement porteur de solutions satisfaisantes par rapport au problème de la discrimination faite aux personnes handicapées. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Je suis extrêmement sensible à cette cause. Je m'en suis occupé depuis le début de mon mandat de commissaire européen en rencontrant les associations qui s'occupent de la malvoyance, et encore il y a quelques jours en Espagne et à Bruxelles leur Fédération européenne.

Becker, de solutions concrètes activement travaillé au mémorandum d'accord, que j'ai personnellement signé il y a plusieurs mois, entre les éditeurs et les personnes malvoyantes, en septembre 2010. Et cet accord prévoit la mise en place de structures, un réseau d'intermédiaires pour permettre la circulation, la distribution aux personnes malvoyantes d'ouvrages accessibles à travers toute l'Union européenne.

Tout de suite, c'était de travailler avec les éditeurs et avec les associations de malvoyance à ces progrès concrets et nous continuons à travailler sur le texte le plus efficace d'un éventuel traité contraignant. Aujourd'hui, le texte de compromis qui a été rédigé est très loin du compte par rapport aux progrès concrets que nous devons obtenir. Il n'est pas clair d'ailleurs qu'il soit d'une utilité suffisante, notamment pour les personnes malvoyantes.

Jarc et à chacune et chacun d'entre vous que ce qui m'importe pour de vrais progrès et pas des discours, pas des vœux ou des textes, comme la Commission en fait quelquefois, qui soient uniquement techniques ou juridiques pour de vrais progrès concrets, j'ai besoin d'être sûr de la qualité du contenu, et nous avons fait, sur ce point, des suggestions constructives et claires à tous nos partenaires. Comment peut on s'engager dans la voie que vous souhaitez d'un traité contraignant? J'ai besoin pour cela d'un mandat du Conseil. J'ai besoin d'un accord du Collège, d'abord. Je pense que je l'obtiendrai.

Mais, Madame Auken, vous avez dit tous les États membres sont d'accord. Ce n'est pas l'information dont je dispose.

Et moi, j'ai besoin d'un soutien suffisant. Je veux bien demander un mandat au Conseil, mais si j'échoue, si le Conseil le refuse, nous n'aurons pas avancé. Donc, je veux trouver, dans les prochaines semaines, un accord suffisant au niveau des États membres pour poursuivre activement sur la voie d'un traité. Je vais rencontrer, Mesdames et Messieurs les députés, un par un, les gouvernements, et dans une prochaine réunion du Conseil, je demanderai ce mandat. Mais je veux être sûr de l'obtenir et je veux être sûr que cela va changer concrètement la situation. Voilà dans quel esprit je me trouve. Je vous le dis une proposition que je ferai à mes collègues de la Commission européenne pour obtenir l'accord du Collège afin de demander ce mandat une discussion que je conduis personnellement avec mes collaborateurs, avec chacun des gouvernements qui sont parties au Conseil pour obtenir ce mandat et ensuite, nous avancerons. Monsieur Berlinguer, vous savez bien que je ne suis pas conservateur.

Je le dis en particulier à Mme Mazzoni et je le dis aussi d'une manière très particulière à votre collègue, M. Kósa, qui s'est exprimé extrêmement clairement en faveur de ce traité. Voilà les étapes que je compte franchir.

Mais je vais faire progresser ce dossier dans le cadre du respect de la charte des droits fondamentaux, de la convention, du traité. Je vais le faire avancer concrètement dans les semaines qui viennent dans l'esprit que je viens de vous dire.